Pani Przewodnicząca! We wspólnej rezolucji Parlament nasz stwierdza, że Wenezuela znajduje się w głębokim i bezprecedensowym kryzysie politycznym, gospodarczym, instytucjonalnym, społecznym i humanitarnym. W kraju tym brakuje lekarstw i żywności, prawa człowieka są łamane na masową skalę. 78 dzieci w Wenezueli grozi niedożywienie, a na tysiąc dzieci 31 nie dożywa wieku pięciu lat. Sytuacja jest tragiczna, wzywamy więc państwa członkowskie, wiceprzewodniczącą Komisji wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa oraz kraje regionu do zbadania możliwości ustanowienia międzynarodowej konferencji darczyńców w celu zapewnienia szerokiego wsparcia finansowego na rzecz odbudowy i przemian demokratycznych w tym kraju.